Ea contribuie la consolidarea legitimității Uniunii. De altfel, Tratatul garantează dreptul de acces public la documentele Parlamentului European, Consiliului și Comisiei însă, pentru exercitarea lui, este nevoie de un cadrul legislativ adecvat. Deși sprijină creșterea transparenței, grupul politic PPE din care fac parte nu poate susține raportul domnului Cashman în forma sa actuală. Unele propuneri depășesc prevederile Tratatului, dar și acordurile interinstituționale în vigoare. Pot apărea efecte negative importante dacă se impune accesul public nelimitat la toate documentele și informațiile instituțiilor europene. În cazul procedurilor legislative în derulare, vor fi afectate negocierile necesare de multe ori pentru a ajunge la un acord.

Consider că, în forma propusă, datele cu caracter personal, secretele comerciale, informațiile clasificate sau sensibile nu beneficiază de o protecție adecvată. În plus, din punct de vedere practic, implementarea riscă să fie foarte dificilă, având în vedere numărul extrem de ridicat de documente vizate.